Cifra persoanelor subnutrite în lume a trecut de un miliard, ajungându se la dramatica situație ca unul din șase oameni să sufere de foame. Din păcate, așa cum s a spus mai devreme, liderii principalilor puteri industrializate au tratat cu indiferență un summit atât de important și necesar, precum cel organizat de FAO la Roma zilele trecute.

Nu pot să nu constat discrepanța enormă și injustă între atenția maximă a reprezentanților acestui grup de țări care însumează 60 din produsul intern brut la nivel mondial față de salvarea sistemului bancar, în comparație cu neglijarea realității dramatice a foametei ce afectează tot mai mulți semeni ai noștri, iar criza de care nu sunt vinovate țările sărace, le afectează cel mai tare tocmai pe acestea. Am ajuns în cel mai grav punct al foametei globale din 1970 încoace. La fiecare 6 secunde, un copil moare de foame. Din păcate, țările dezvoltate ale lumii închid ochii în fața unei tragedii care ne va afecta prin implicațiile sale complexe pe noi toți. Cel mai bun exemplu și, totodată, avertisment îl reprezintă neglijarea agriculturii, timp de peste două decenii, până când s a ajuns la actuala criză alimentară. Din totalul ajutorului oficial pentru dezvoltare, sumele destinate agriculturii au scăzut ca pondere de la 17 în 1980 la 3,8 în 2006. Securitatea alimentară reprezintă o provocare extrem de serioasă care necesită soluții urgent, în primul rând prin deschiderea piețelor și ajutorarea fermierilor din țările în curs de dezvoltare pentru asigurarea hranei și eradicare cât mai rapidă a foametei.